Es ist eine Tatsache, dass zwei Millionen Bürgerinnen und Bürger unserer Europäischen Union kein sauberes Wasser in ihren Haushalten haben. Da sind Kinder dabei, da sind ältere Menschen dabei. Ich teile das Ziel, dass alle Menschen in Europa sauberes Wasser haben sollen. Europa würde dadurch eine besondere Stellung auf der Welt einnehmen, der erste Kontinent werden, wo alle sauberes Wasser haben.

Das Ziel wird damit nicht erreicht, sondern es werden die Kosten erhöht die Kosten für die Haushalte, die Kosten für die Wasserabnehmer.

Aber absurde Parameter, die nicht einmal von der Weltgesundheitsorganisation vorgeschlagen werden, die zur Errichtung neuer Aufbereitungsanlagen etwa bei sauberen Wasserquellen führen würden und dergleichen mehr das brauchen wir nicht.

Deshalb stimme ich auch gegen den Bericht, arbeite aber weiterhin so wie bisher mit an einer echten Zielerreichung, damit jene, die sauberes Wasser brauchen und es noch nicht haben, es in Zukunft bekommen können.